hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um vegagerðina framkvæmdastofnun samgöngumála sem einnig var lagt fram á hundrað þrítugasta og níunda þingi með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði á fót framkvæmdastofnun undir heitinu vegagerðin sem sinni framkvæmdum og viðhaldi samgöngumannvirkja ásamt því að fara með eignarhald og sinna rekstri þeirra myndun stofnunarinnar er hluti af heildarendurskoðun á skipulagi samgöngustofnana sem felur í sér að settar verði á fót tvær stofnanir annars vegar farsýslan og hins vegar vegagerðin stofnanirnar verða reistar á grunni núverandi samgöngustofnunar það er siglingastofnunar íslands siglingastofnunar íslands umferðarstofustofu og vegagerðar samhliða þessu frumvarpi er flutt frumvarp um farsýsluna myndun stofnananna tveggja er samþætt verkefni og því eru almennar athugasemdir við þetta frumvarp að miklu leyti samhljóða almennum athugasemdum við frumvarp um farsýsluna þetta mál á sér nokkurn aðdraganda sem ég tel rétt að reifa stuttlega í byrjun í stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðunar frá því í júní tvö þúsund og átta samgönguframkvæmdir stjórnsýsluúttekt voru settar fram tillögur um breytt stofnanakerfi samgöngumála þar sem lagt var til að settar yrðu á fót tvær stofnanir það er stjórnsýslustofnun og framkvæmdastofnun ásamt ríkisfyrirtæki á sviði rekstrar og viðhalds í janúar tvö þúsund og níu var skipuð nefnd um framtíðarskipan stofnana samgöngumála nefndin skilaði skýrslu sinni framtíðarskipan stofnana samgöngumála greining og valkostir í lok júní tvö þúsund og níu þar voru kynntir fimm valkostir um stofnanaskipan auk tillagna og ábendinga um meiri samhæfingu í samgöngumálum til dæmis um að bæta verklag við undirbúning samgönguáætlunar og að efla stefnumótunarhlutverk ráðuneytisins að vel athuguðu máli og með hliðsjón af tillögum ríkisendurskoðunar var ákveðið að hefja undirbúning að myndun tveggja stofnana í samræmi við einn valkosta nefndarinnar annars vegar stjórnsýslustofnun með sameiningu umferðarstofu flugmálastjórnar og stjórnsýsluverkefna siglingastofnunar og vegagerðar og hins vegar framkvæmda og rekstrarstofnun með sameiningu framkvæmda og rekstrarverkefna vegagerðar og siglingastofnunar skipaður var stýrihópur til að vinna nákvæma greiningu á kostum endurskipulagningarinnar og leggja fram tillögur um breytta stofnanaskipan samgöngumála í starfi stýrihópsins var lögð áhersla á samstarf og samráð við stofnanir og á að halda vel á starfsmannaþætti breytinga settur var upp innri vefur þar sem upplýsingar um verkefnið voru aðgengilegar öllum starfsmönnum á vegum stýrihópsins störfuðu sjö vinnuhópar skipaðir starfsmönnum stofnananna og ráðuneytisins sem unnu að greiningu og útfærslu einstakra þátta stýrihópurinn mun áfram undirbúa sameininguna við gildistöku laganna verði frumvarpið að lögum er áætlunin að fyrir liggi endanleg samrunaáætlun sem taki meðal annars til starfsmannamála fjármála og húsnæðismála stefnt er að því að sameina sem fyrst höfuðstöðvar hvorrar stofnunar fyrir sig í húsnæði enda er slíkt forsenda þess að áform um hagræðingu nái fram að ganga við myndun vegagerðarinnar eru sameinaðir hlutar úr tveimur stofnunum stærðarmunur núverandi vegagerðar og væntanlegrar vegagerðar er hlutfallslega lítill eða um sex prósent tilkoma nýrrar vegagerðar felur í sér óverulega stækkun og hagræðingu í stoðþjónustu og yfirstjórn möguleikar á faglegri samlegð eru hins vegar fyrir hendi sem meðal annars kemur fram í því að nær engir verkferlar eru fyrir fram taldir ósamþættanlegir stór stofnun sem hefur trausta innviði og markvissa stjórnun getur oft bætt við sig verkefnum án þess að kostnaður aukist að ráði í þessu felst að jaðarkostnaður vegna viðbótarverkefna er takmarkaður auk þess felur sameining í sér tækifæri til að endurmeta og bæta starfsemina þegar horft er til þessara atriða má ætla að myndun vegagerðarinnar feli í sér hagræðingarmöguleika sem geta numið að minnsta kosti tíu prósent af rekstrargjöldum hæstvirtur forseti ég mun nú stuttlega gera nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins í fyrsta lagi eru í þriðju grein felld niður ákvæði gildandi laga um hafnaráð siglingaráð og flugráð í stað hinna lögbundnu ráða er lagt til að ráðherra skipi fagráð eins og þörf krefur hverju sinni auk hins almenna samráðs stofnunarinnar við aðrar stofnanir hagsmunaaðila og almenning um þau verkefni sem stofnuninni eru falin ég legg áherslu á eins og ég gerði hér við umræðu um fyrra mál að hér er ekki verið að draga úr tengslum við almenning út í samfélagið þvert á móti er ætlunin að hafa þessi tengsl vakandi þannig að við svörum kalli og þörfum sem best á hverjum tíma í öðru lagi eru í fimmta og sjöttu grein verkefnum stofnunarinnar skipt upp í framkvæmd og viðhald samgöngumannvirkja annars vegar og eignarhald og rekstur þeirra hins vegar um þessi verkefni er nánar fjallað í einstökum sérlögum sem stofnunin starfar eftir má þar nefna vegalög og hafnalög í þriðja lagi er í sjöundu greinar fjallað um rekstrarverkefni á sviði almenningssamgangna og eðlilegt að slík framkvæmdaverkefni séu á könnu vegagerðarinnar lúta verkefnin bæði að uppbyggingu almenningssamgangna sem og umsjón þar að lútandi í fjórða lagi er í áttundu grein ákvæði sem miðar að því að auka öryggi í samgöngum og þannig draga úr slysum og tjónum af þeirra völdum í því skyni eru stofnuninni falin verkefni sem lúta að öryggisstjórnun samgangna og ráðgjöf þar að lútandi í fimmta lagi er í tíundu grein kveðið á um það mikilvæga hlutverk vegagerðarinnar að sinna rannsóknum greiningu og þróun á starfssviði sínu

greinar framsalsheimild fyrir stofnunina vegna einstakra verkefna eða verkþátta ef hagkvæmnisrök hníga til þess vil ég í því sambandi sérstaklega vekja athygli á þeim möguleika að flytja verkefni sem tengjast framkvæmdum og eftirliti á hafi og strönd til landhelgisgæslu íslands og legg áherslu á þetta með hliðsjón af umræðu hér fyrr við undirbúning á endurframlagningu frumvarpsins í ráðuneyti mínu var sérstaklega skoðaður sá möguleiki að flytja hluta þeirra verkefna til landhelgisgæslu íslands sem ætlunin var í því frumvarpi sem ekki fékkst afgreitt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi að flytjast frá siglingamálastofnun íslands til vegagerðarinnar var haft samráð við forstöðumenn þessara stofnana um málið en vegna andstöðu sem þar kom fram var fallið frá þeirri tilhögun enda mikilvægt að slík yfirfærsla sé unnin í góðu samráði þessu vek ég athygli á í ljósi þess að spurt var hvort við hefðum gengið til viðræðna eftir stendur því óbreytt að mikilvæg heimild elleftu greinar frumvarpsins sem gefur svigrúm til flutnings slíkra verkefna enda hnígi hagkvæmnisrök til þess eins og áður sagði í sjöunda lagi er í tólfta og þrettándu greinar fjallað um fjármögnun stofnunarinnar